Az egészségvédelem magas szintje egyik alappillére a jó szellemi és testi közérzetnek, éppen ezért prioritásként kellene kezelni minden tagállam nemzeti programjában. A közegészségügy területén olyan innovációra van szükség, amely javítani képes az egészségügyi rendszert, beleértve az ellátás minőségét és annak betegközpontúvá tételét. A jobb egészségügyi eredmények érdekében fontos a polgárok tájékoztatása egészségük megőrzésének lehetőségeiről, illetve a betegségek megelőzéséről. A betegségek megelőzése kevesebb költséggel jár, mint a kezelésre fordított kiadások. A megelőzésnél hangsúlyt kell fektetni a kockázati tényezőkre, amelyek befolyásolják az egyén életmódját, és amelyek következményeként számos betegség alakulhat ki. A mozgásszegény életmód, az egészségtelen táplálkozás, az alkohol és kábítószer fogyasztás, a dohányzás, olyan kockázati tényezők, amelyek káros hatást gyakorolnak az egészségre. Egyetértek azon módosító javaslatokkal, amelyek arra irányulnak, hogy megelőző intézkedések révén elősegítsék és hozzájáruljanak a betegségek kiküszöböléséhez és a jó egészség elősegítéséhez. Sajnos a tagállamok megszorító intézkedései az egészségügyet is érintették. Ez számos szociálisan rászorult személyre negatív hatással van az egészségügyi ellátás egyenlőtlen hozzáférhetősége miatt. Ezért tartom fontosnak és támogatom azokat a módosításokat, amelyek az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentésére vonatkozó intézkedéseket is javasolnak. Nem elhanyagolható a gyermekek és fiatalok egészségi állapotának és egészséges életmódjának javítása sem, egyetértve azzal, hogy hangsúlyt kell helyezni a megelőzés kultúrájának előmozdítására.

Az idősek egészségügyi kérdések szempontjából különös odafigyelést igényelnek. Egészségük megőrzésével aktív polgárai lehetnek a társadalomnak, egyben csökkentve a társadalomra nehezedő szociális és orvosi kiadásokat is. Az egészségügyi rendszerek reformja kulcsfontosságú annak érdekében, hogy azok megfeleljenek úgy az idősebb, mint a jövő generáció ellátási igényeinek.